Il est inadmissible de rester muet face à cette situation, à ceux qui entravent les valeurs des droits de l'homme.

Nous appelons à la libération immédiate des prisonniers, à une réelle protection de toutes les personnes qui ont dénoncé ces actes odieux et à une enquête sérieuse menée par les organisations internationales de défense des droits de l'homme.

L'année prochaine, cette même fédération doit accueillir la Coupe du monde de football. Pendant que certains joueront au foot, d'autres seront massacrés.